Vážený pán predsedajúci, ochrana biodiverzity znamená ochranu podmienok pre život. Je to najväčšia výzva, pred ktorou stojíme, od zachovania biodiverzity sme existenčne závislí. Pre zachovanie biodiverzity evidentne nerobíme dosť. Naša činnosť je dôvodom krízy biodiverzity. Šieste masové vymieranie spôsobujeme my tým, že berieme, meníme a ničíme priveľa. Nevyhnutnou podmienkou na záchranu je prísna ochrana prírodných ekosystémov a populácií voľne žijúcich druhov. Musíme vyčleniť dostatočne veľké územia, kde nebudeme rúbať, poľovať, chytať ryby alebo budovať infraštruktúru. Musíme vyčleniť územia, kde bude mať príroda priestor, a musíme ich vyčleniť rádovo viac než doteraz. Som rád, že rezolúcia o ochrane biodiverzity s týmto počíta v prípade starých lesov a pralesov, no úprimne, akosi radi navrhujeme pravidlá pre svet, no zabúdame na domáce úlohy. Skvostné pralesy máme aj v Európe, avšak sme mizerní ochrancovia. Vyhubenie druhov a kolaps biodiverzity sa nedá vrátiť späť. Musíme riešiť tento problém s najvyššou vážnosťou. Ide o život.